Deswegen freue ich mich über die Einigung und über das aus meiner Sicht gute Ergebnis der Trilogverhandlungen. Auf zwei Punkte möchte ich noch einmal spezifisch eingehen.

Für welche Geräte soll die Richtlinie eigentlich gelten? Man darf eines nicht vergessen Ursprünglich war der Anwendungsbereich ausgelegt auf Haushaltsgeräte, auf die weißen Geräte.

Man muss sagen, dass die Zielrichtung der Richtlinie eigentlich eine andere war. Bei Haushaltsgeräten muss ich natürlich viel strengere und höhere Schutzstandards ansetzen als

Deswegen habe ich mich wiederum für die Ausnahme der erneuerbaren Energien ausgesprochen. Ich war nicht für die Ausweitung des Anwendungsbereichs, habe aber dann gesehen, dass die Mehrheit in diese Richtung geht. Ich hätte es für kontraproduktiv gehalten, erneuerbare Energien hier in diese Richtlinie mit aufzunehmen. Das hätte zu einem Wettbewerbsnachteil geführt und deswegen halte ich das für die richtige Entscheidung.

Ich halte das für Panikmache, deswegen finde ich es richtig, dass man sich so entschieden hat, und ich freue mich auch an dieser Stelle über das Ergebnis.